Nakon dugih pregovora o ovom višegodišnjem financijskom okviru postigli smo rezultat koji je bio jedini realan u okolnostima financijske krize i proračunskih štednji u državama članicama, a isto tako zabilježili smo i novu asertivnu ulogu Europskog parlamenta u okviru pregovora s Vijećem i Komisijom nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. Smatram da je izuzetno važno za budućnost da se rad radne skupine na visokoj razini o vlastitim sredstvima Europske unije zaista pretvori u pravu novu situaciju u Europskoj uniji gdje će logika računovodstvena, tko više daje a tko više dobije, biti zamijenjena pravom logikom dodane vrijednosti europskog proračuna i pravednih vlastitih sredstava koja su preduvjet kvalitetnoga rada ovog proračuna. Smatram da su pravila o fleksibilnosti, jedinstvenosti ovoga budžeta za idućih nekoliko godina vrlo korisna te je važno da ovaj proračun pridonese rastu i zapošljavanju u Europskoj uniji u narednim godinama, a pri tome posebno Hrvatskoj kao novoj članici koja ima velika očekivanja.